Wenn wir das immer täten, würden wir nie wirklich zu Grenzen kommen. Aber im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten kann das eben zu ethnischen Spannungen führen. Wir hoffen, dass alle Beteiligten, auch alle Nachbarn, danach trachten, diese Spannungen hintan zu schieben und jetzt einen Neuanfang zu machen.

Ich muss sagen, auch ich habe gezweifelt, ob das der richtige Zeitpunkt ist.

Es kann auch eine Verbindung zwischen einer in dem Fall Frau mit einer klaren Strategie und Demokratie sein, die dem Land helfen kann.